Ich glaube, er umgekehrt auch. Zweitens Zu Befehl! Ich bin bis dato, glaube ich, nicht durch Zurückhaltung aufgefallen, was die Kritik an Herrn Orbán angeht.

Wenn er es täte, würde ich eingreifen. Das hat er nicht getan.

Wenn er es konkret getan hätte, wäre ich eingeschritten bei Herrn Orbán!